Señora presidenta, promover la igualdad desde las actividades de cooperación y diplomáticas del Servicio Europeo de Acción Exterior es una obligación y la mejor contribución que podemos hacer para que arraiguen y tengan éxito muchas de las actividades que impulsamos para promover en el exterior otros paradigmas de desarrollo. Me alegro igualmente de que se señalen medidas concretas para promover un cambio cultural en los gestores europeos de los programas. Pero, sobre todo, celebro que este informe sea una apuesta profunda, horizontal y completa por la gestión en femenino. Está comprobado que las mujeres empoderadas y con las mismas condiciones de acceso a la financiación y el emprendimiento son capaces de promover un desarrollo estable, abierto y justo mucho más difícil de alcanzar en situaciones de desigualdad. Por eso, destaco mi acuerdo con este informe y coincido en que garantizar la integridad física de niñas y mujeres, promover sus derechos y empoderarlas como agentes cívicos, económicos, sociales y políticos son claves para transformar la vida de mujeres y niñas en el mundo a través de la acción exterior de la Unión. Esa es una gran aportación para hacer del mundo un lugar mucho más justo, menos desigual y, en definitiva, más humano.